Gospođo predsjednice, surađivao sam s institutima koji djeluju na Jadranskom moru, pogotovo s onim u Rovinju, ali i u Trstu, Splitu, u Anconi i moram naglasiti da sam potpuno svjestan koliko je važno prikupiti znanstvene podatke neovisno o tome što ponekad ti instituti imaju i pomalo oprečne podatke i oprečne procjene. Znanstvena suradnja na osjetljivim morima kao što su mala zatvorena mora, a Jadransko more je takvo malo, zatvoreno more, u sklopu jednog većeg mora, Mediteranskog mora, koje isto tako na žalost nije dovoljno istraženo i nemamo dovoljno podataka što se cijelog Mediterana tiče te zato pozdravljam ovaj prijedlog i pozdravljam

Predlažem da se k tome skupljaju i podaci o impaktu ribarstva i ribolova na turizam da vidimo što znači tradicijsko ribarstvo i da vidimo kakvo nam je zdravlje morskih organizama.